Señor Presidente, utilizaré mi tiempo para expresar apoyo rotundo a la adopción de esta Resolución. Este Parlamento hace bien en apoyar los trabajos que haya llevado adelante el Consejo en su momento, y ahora la Comisión, con la promoción de este importante paquete anticorrupción, porque este Parlamento hace bien en tomar en serio el artículo 67 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que recuerda que hay un mandato de aproximación de legislaciones penales frente a la delincuencia organizada transnacional, y el artículo 83, que nos recuerda que la corrupción es un caso gravísimo y claro de delincuencia organizada transnacional que importa económicamente, no sólo en tiempos de crisis aunque también y sobre todo en este momento de crisis porque suma un montante equivalente al 1 del Producto Interior Bruto de la Unión Europea 120 millones de euros como se ha puesto de manifiesto pero importa también políticamente, porque la corrupción deteriora el vínculo precioso de confianza entre gobernantes y gobernados, entre representantes y sus representados en definitiva, entre la política y la ciudadanía y la corrupción está en estos momentos causando un daño incuantificable a la confianza de la política en la Unión Europea. Por tanto, tomar en serio el combate contra la corrupción significa recordar a los Estados miembros que aún no han suscrito los convenios del Consejo de Europea contra la corrupción en materia civil y penal que deben hacerlo recordar que hay Estados miembros que todavía no han normalizado su legislación y su aparato penal y de persecución del delito contra la corrupción